Herr Präsident! Serbien ist nicht nur ein nach kulturellen, historischen und geografischen Maßstäben europäisches Land, es hat auch enorme Anstrengungen unternommen, um die EU Kriterien zu erfüllen. Die Krisenstimmung in der Union und die Sorge vor weiteren repressiven Forderungen im Zusammenhang mit der Kosovo Frage und die nach wie vor starken wirtschaftlichen Verflechtungen mit Russland im Energie Stahl und anderen Bereichen bewirken aber, dass sich die Begeisterung der Serben für einen EU Beitritt in Grenzen hält. Das sollten wir nicht übersehen.

Die EU sollte sich also lieber von der Illusion eines multiethnischen Kosovo verabschieden und sich ernsthaft überlegen, ob nicht auch das Selbstbestimmungsrecht für die Serben im Kosovo gelten sollte.